Aber es geht weiter wie bisher.

Das Ganze geht dann so weit, dass man über die Einrichtung einer Privatisierungs Agentur nach dem Vorbild der deutschen Treuhand sinniert. Herr Lange, die deutsche Treuhand hat einige positive Sachen gemacht. Aber sie hat auch gewaltige Deindustrialisierungsleistungen und ein Verschleudern des Staatsvermögens mit sich gebracht.

Dabei kann auch noch auf eine freiwillige Beteiligung des privaten Sektors verzichtet werden, wie man hört.

Es wird so weitergemacht wie bisher. Die einzige Alternative ist nach meinem Dafürhalten ein radikaler Wechsel in der Finanz und Wirtschaftspolitik. Aber dazu fehlt der Mut! Die Ursachen der Krise werden nicht bekämpft. Das ist unser Problem. Es fehlt der Mut zu mehr Demokratie und Transparenz und zu weniger Politik hinter verschlossenen Türen. Die europäische Idee wird dadurch gefährdet, und bornierte Nationalismen gewinnen an Boden. Vom Gipfel sollten bitte klare Signale ausgehen, vom Gipfel darf nicht das Signal ausgehen Weiter so!